Et il ne s'agit pas, contrairement à ce que j'ai entendu sur les bancs de la droite, d'un problème de communication.

Ils constatent que, dans le cadre de la mondialisation libérale, le libre échange généralisé profite souvent aux mêmes. On dit Il y a des gagnants et il y a des perdants mais la vérité, c'est que ce sont souvent les mêmes gagnants, c'est à dire les grandes entreprises, et que les perdants, on les connaît l'industrie, l'agriculture paysanne et les services publics, qui font l'objet d'un démantèlement systématique. Les deux rapports vont dans le bon sens, évidemment

Deuxièmement, et c'est tout aussi important, il faut avoir le courage de se protéger. Oui, il faut protéger l'industrie européenne. Oui, il faut protéger l'agriculture sensible.